Entendons nous la douleur des familles des victimes humaines et la souffrance des sinistrés qui ont absolument tout perdu?

ils sont et nous sommes, par conséquent les premiers voisins et les premiers témoins de la catastrophe. Aujourd'hui, en Europe, il faut se mobiliser au nom de la solidarité, bien évidemment, mais la réalité c'est qu'il faut une obligation d'intelligence collective et une mobilisation politique. Alors que nous venons de décréter l'état d'urgence climatique, comment ne pas comprendre que si nous n'accélérons pas notre lutte contre le dérèglement climatique, la catastrophe de l'Australie sera notre drame planétaire demain.

de la biodiversité européenne vient des outre mer c'est avec cette légitimité là que je réaffirme la nécessité d'actions concrètes pour protéger l'environnement et les générations futures et c'est avec cet optimisme assumé que je déclare que le pacte vert européen doit s'appuyer sur les outre mer qui sont des territoires de solutions.